Monsieur le Président, dans son avis sur le budget 2012, la commission du développement du Parlement européen rappelle ses priorités.

Il importe d'y remédier afin de rendre les objectifs du millénaire pour le développement un peu moins illusoires. Deuxièmement, le printemps arabe nous défie aussi sur le plan budgétaire.

La même remarque vaut pour le financement des politiques visant à atténuer l'impact du changement climatique sur les pays en développement. Troisièmement, soyons plus sélectifs dans l'allocation de nos ressources. Ciblons nos moyens budgétaires sur la lutte contre la pauvreté dans les pays pauvres. Les pays riches ou émergents génèrent déjà suffisamment de ressources pour réduire la pauvreté à l'intérieur de leurs frontières. Quatrièmement, nous sommes nombreux à croire que sans les financements innovants, et notamment la taxe sur les transactions financières, nous risquons de manquer de moyens pour répondre aux objectifs que nous nous sommes nous mêmes fixés dans le cadre du consensus européen de développement.